Jaz bi samo želela reči, no, to, da bom dolgo aktivna, si tudi jaz želim, ampak to prehodno obdobje je že minilo, za oboje - in za brezposelne in za zaposlene invalide, petletno je ne, dlje, torej zdaj je pa šest let minilo. Res ne vidim smisla, ne. koliko obnov postopkov na ZPIZ-u bi to za sabo potegnilo? Če vas prej niso obiskali, našli v petih letih, potem zdaj, ko je vse skupaj minilo, res nima smisla, no.